dag fer fram umræða utan dagskrár um h s orku stefnu og stjórnsýslu ríkisstjórnarinnar í málinu málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson og forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu